Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'assèchement progressif du Jourdain est une conséquence directe du drame que connaît la Palestine. L'eau est un enjeu hautement politique. Nous ne l'oublions pas. Rappelons certains faits la Banque mondiale nous signale que, depuis deux ans, les 1 million et demi d'habitants de la bande de Gaza n'ont plus de chlore, indispensable pour désinfecter l'eau

Mme Ashton s'est rendue à Gaza plusieurs fois, certes. Mais où se trouve le courage politique d'appliquer à Israël les exigences que nous avons en Europe? L'eau propre doit elle être, comme la terre, accaparée uniquement par les colonies israéliennes? Dès lors, l'Union européenne doit suspendre l'accord d'association avec le gouvernement israélien actuel, qui reste sourd à toutes nos demandes, tant que subsistent l'occupation et la colonisation, qui sont illégales.